Najlepša hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani minister! Vemo, v zadnjih letih so ministrstva, javni zavodi in druge javne ustanove začele množično, so se začele posluževati, zunanjega opravljanja storitev oziroma tako imenovanega outsourcinga oziroma outsourcanja dela. Številni kuharji, čistilke, varnostniki, receptorji, in tako naprej, na tisoče, pravzaprav nekaj tisoč teh ljudi, se pravi, tudi drugi podporni uslužbenci, ki so desetletja delali v teh institucijah oziroma ustanovah, so pristali, na v raznih servisih, na agencijah za posredovanje dela. Kaj to zanje pomeni, tudi vemo, ne za te delavce. Pomeni skrajno izkoriščevalske prakse, slabe pogoje dela in, izpostavljenost oziroma ranljivo, pozicijo, izpostavljenost socialni ogroženosti in tako naprej. Na našo pobudo, se pravi, na pobudo Levice, smo zavezo k neposrednemu zaposlovanju delavcev zapisali v koalicijski sporazum in ta zaveza ima zdaj tudi pravno in pa, proračunsko podlago, namreč, letošnji ZIPRS, Zakon o izvajanju proračuna Republike Slovenije smo, v ta ZIPRS smo namreč vnesli določbo, ki vsem proračunskim porabnikom omogoča zaposlitev outsourcanih delavcev v javnem sektorju. Kljub temu pa se je izkoriščanje delavcev in prakse outsourcinga očitno, nadaljujejo. V Levici ves čas vztrajamo in zahtevamo, da se s temi spornimi praksami dejansko prekine, da se nemudoma prične uveljavljanje, zavez iz koalicijske pogodbe, po novem zdaj tudi določbe iz ZIPRS-a, in torej da se neposredno zaposli te delavce in da postanejo državni organi, organi v sestavi, pravzaprav zgled ostalim zaposlovalcem v državi. Spoštovani minister! Lani novembra sem vam že, sem vas že opozorila na to problematiko, celo vašega ministrstva se je dotikal neki, primer, ki sem ga opisala, in sem vam seveda postavila ustno poslansko vprašanje. Zanimalo me je, koliko pravzaprav teh delavcev, ki so pristali v teh agencijah, oziroma, ja, ki so pristali v teh agencijah ste torej zaposlili nazaj v javnem sektorju in zato sedaj ponovno sprašujem: Kolikokrat je bila omenjena določba ZIPRS-a implementirana, v kolikor je sploh bila implementirana, se pravi, čisto konkretno me zanima, koliko oseb ste skladno s to določbo in pa skladno s koalicijsko zavezo zaposlili v tem zadnjem obdobju? Hvala lepa.